Monsieur le Président, l'excellent rapport de notre collègue, que je félicite, que nous allons voter aujourd'hui, est important car le secteur européen de l'alimentation animale constitue l'un des principaux secteurs de l'agriculture, tant en termes de production, puisqu'il représente la moitié de la production agricole dans l'Union européenne 120 millions de tonnes que de chiffre d'affaires environ 50 milliards d'euros. L'Union européenne compte, en effet, 5 millions d'éleveurs et 60 millions de foyers possédant des animaux de compagnie. Dans le passé, l'Union européenne a digéré un certain nombre de crises sanitaires, ce qui fait qu'aujourd'hui nous devons être plus vigilants sur la transparence, pour répondre aux attentes des éleveurs, mais également des consommateurs. Les dispositions prévues dans ce rapport ont l'avantage de représenter un coût minime pour les industries et un grand bénéfice pour les consommateurs, qui sont de plus en attentifs à la qualité des produits qu'ils achètent. L'adoption de ce rapport permettra de limiter les risques en garantissant une meilleure qualité des produits, un meilleur contrôle, une meilleure traçabilité, une meilleure information de l'éleveur et donc, au final, du consommateur. Aujourd'hui, avec l'accroissement des échanges internationaux, il est plus qu'impératif de renforcer tout dispositif de prévention pour que les crises alimentaires que nous avons connues dans le passé ne se reproduisent plus. Ce rapport parvient à concilier le droit à l'information, tout en définissant strictement les éléments nutritionnels qui doivent obligatoirement figurer sur les étiquettes et le droit à la propriété intellectuelle, si important pour préserver la compétitivité de nos industries. Je pense qu'effectivement les fabricants doivent avoir l'obligation de notifier immédiatement l'utilisation de toute nouvelle matière première entrant dans la composition des aliments pour animaux, en vue de garantir la transparence et faciliter le contrôle effectué par les autorités compétentes. Le fait d'inclure une procédure d'urgence qui permet d'introduire une nouvelle substance dangereuse dans la liste des matières interdites me semble tout à fait indispensable. De même, donner à l'éleveur la possibilité d'interroger l'autorité nationale compétente ou la Commission européenne en cas de doute sur une allégation déloyale, permet de mieux verrouiller le système et de protéger le client, tout en préservant la loyauté des transactions commerciales.